Aber ich frage Sie Wie verträgt sich das mit der Tatsache, dass rassistische Gewalt gegen Roma gewissermaßen an der Tagesordnung in sehr vielen Mitgliedstaaten und ungebrochener Zustand in Bulgarien, Rumänien, Tschechien, Irland, Nordirland, der Slowakei oder auf dem Balkan ist? Dass Ausweisungen von Roma, die EU Bürger sind, nicht nur aus Frankreich erfolgen, sondern auch aus Dänemark, Italien, Deutschland, Finnland auch das trifft zu! Freiheit, Solidarität und Gerechtigkeit, von der wir so oft hier sprechen, existieren doch nur universell oder gar nicht. Es ist ein Skandal ich kann es auch nicht schöner formulieren wenn die größte Minderheit in Europa trotz EU Rahmenstrategie, trotz vielfacher Versprechungen der Mitgliedstaaten nach wie vor ungestört diskriminiert wird! In Tschechien sprach ich mit Roma Familien, die völlig schockiert und vor allem auch verängstigt waren, weil monatelang Anti Roma Demonstrationen faktisch vor ihrer Haustür stattgefunden haben und zwar mit Plakaten Roma ins Gas!

Roma Kinder gehen in der Tschechischen Republik wie in vielen anderen Ländern nach wie vor in Sonderschulen und in Tschechien beispielsweise mit schwerbehinderten Kindern! Ich sage Ihnen als Linke nicht nur, dass Roma nicht in Sonderschulen gehören, auch behinderte Menschen gehören nicht in Sonderschulen. Das ist menschenrechtswidrig und ich finde, das muss man an der Stelle auch sagen. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat die Sonderschule für Roma als illegal gebrandmarkt. Trotzdem geht es fröhlich weiter! Das European Roma Rights Centre hat bekanntlich 44 Fälle in Tschechien, Ungarn und der Slowakei untersucht und festgestellt, dass gewalttätige Übergriffe auf Roma völlig unzureichend verfolgt und schon gar nicht verurteilt werden. Viele Strafverfolgungsbehörden sind auf beiden Augen blind, wenn es um Roma geht. Und der Tschechische Senat bekräftigte jüngst ungeniert, dass er sich nicht an einer Roma Strategie beteiligen wird.

Und dagegen müssen wir etwas machen. So rächt sich eben auch, dass die Roma Rahmenstrategie keine verbindlichen Vorgaben macht und dass das Thema Antirassismus nicht Teil dieser Strategie ist. Ich sage Ihnen ganz offen Das Maß ist voll! Ich frage die Kommission Wie lange will sie weiter zusehen? Und wo bleibt ihre Konsequenz, wenn es darum geht, dass der beispielsweise Rahmenbeschluss zur Bekämpfung von Rassismus und die Antidiskriminierungsrichtlinie in den Mitgliedstaaten umgesetzt werden und zwar richtig umgesetzt werden? Es gibt nach Artikel 7 des EU Vertrags auch die Möglichkeit, gegen Mitgliedstaaten vorzugehen, bei denen eine schwerwiegende Verletzung der Werte der EU vorliegt.

Denn wir müssen die Rechte und Freiheiten der Roma als europäische Bürger verteidigen! Wer denn sonst?